alveg rétt að rifja það þá bara upp að sú hefð var líka til staðar varðandi aðra umræðu fjárlaga henni lauk nánast alltaf á sama sólarhringnum og hún hófst nánast alltaf það er rétt það er nánast alltaf það er rétt að það var brotið í blað eins og forseti hefur margítrekað haustið tvö þúsund og tólf en forseti telur það algjörlega ástæðulaust að gera það að sérstöku viðmiði þar eftir